Cred că suntem cu toții de acord asupra obiectivului final al intervenției care se desfășoară în Libia, și anume încetarea completă a violențelor și a abuzurilor intolerabile comise de către regimul Gaddafi la adresa civililor Paragraful 8 al Rezoluției 1973 a Consiliului de Securitate constituie, cred, o bază juridică indiscutabilă pentru a asigura, prin toate mijloacele posibile, respectarea zonei de excludere aeriană stabilită tocmai cu scopul protejării civililor. Vreau, de altfel, să reamintesc faptul că, înaintea adoptării rezoluției 1973, Parlamentul European a fost printre primele instituții internaționale care au cerut instaurarea unei asemenea zone, în plenara trecută de la Strasbourg. În perspectiva Consiliului European care se deschide mâine, două mi se par elementele importante pentru a asigura succesul intervenției în Libia și cred că cuvintele cheie ar trebui să fie coordonare și claritate. Coordonare, înainte de toate, la nivelul Uniunii, în spiritul Tratatului de la Lisabona, în privința aspectelor umanitare coordonare în raport cu NATO acțiunea noastră cred că trebuie să fie complementară cu cea a NATO coordonare, în fine, în raport cu Liga Arabă, pentru că susținerea regională continuă să fie un element indispensabil pentru acțiunea noastră în Libia. În fine, clari, în privința determinării noastre de a pune capăt violenței împotriva civililor.